Azonban az a pénzügyi támogatás, amit most itt a Parlament megszavazott, az nem a valódi, igazi célt szolgálja.

Így elsősorban erre kellenének az uniós támogatások.

Ukrajna stabilizálásához mindenekelőtt békére lenne szükség. A tűzszünet fontos, a vérontásnak a megszűnése, de ez tartós békét nem teremt.